Pone pirmininke, pone premjere, sveiki atvykę į Europos Parlamentą.

Bet, pone premjere, aš jau dešimt metų šioje salėje turiu galimybę tiesiogiai girdėti bei matyti įvairių šalių prezidentų ir premjerų pasisakymus, Europos institucijų vadovų, Komisarų kalbas ir kuo daugiau aš jų išgirstu, tuo daugiau klausimų nei atsakymų. Kas gi iš tikrųjų šiandien vyksta Europos Sąjungoje? Kodėl Švedijoje registruotas ir ne vienoje Europos Sąjungos šalyje veikiantis bankas sėkmingai išplauna milijardus eurų ir jokios reakcijos? Kodėl visas Europos Sąjungos finansų sektorius nuo 2008 metų krizės laikų gavo daugiau pagalbos, nei bet kuris kitas ekonomikos sektorius? Kodėl Europos Sąjungai reikėjo net penkerių metų tam, kad jos valdantieji politikai suprastų, kad migrantų atžvilgiu atvira politika, kvotos dėl jų pasidalijimo ir gelbėjimo operacijos Viduržemio jūroje tik skatina nelegalią migraciją ir žmonių kontrabandistus.

Tačiau prisiimti atsakomybės dėl tokios politikos padarinių jos autoriai kažkodėl neskuba. Pone premjere, kaip manote, ar visuomenė gali didžiuotis tokia Europos Sąjunga, kurios šalyse veikia slapti kalėjimai, o juose buvo kankinami žmonės? Ar galima džiūgauti dėl tokios Europos Sąjungos, kurioje šiandien politikai yra teisiami už referendumo, vieno iš svarbiausių demokratijos atributų, organizavimą? Man nepatinka tokia Europos Sąjunga, kurioje tik kalbama apie lyderystę, tik džiaugiamasi dar vienu, nieko nenusprendusiu Vadovų Tarybos susitikimu, nes tikrasis tokios lyderystės kabutėse rezultatas išaugusi socialinė atskirtis, skurdas ir nedarbas. Šiandieninė Europos Sąjungos politika tėra tuščia forma be visuomenės turtinančio ir jas apsaugančio turinio. Tai tik tezių rinkinys, pridengtas įmantriais žodžiais apie subsidiarumą, teisės viršenybę, pagalbą mažiau pažengusiems šalims, laisvąją rinką. Tą pačią laisvąją rinką, kurią, beje, iš tiesų, jei ne šiandien, tai ryt mažesnėms valstybėms esate linkęs suvaržyti taip vadinamuoju Mobilumo paktu, kad tik būtų mažiau konkurentų. Normalioje bendrijoje tokie veiksmai būtų nepriimtini. Kaip ir savanaudiška pagalba. Man nepatinka tokia Europos Sąjunga, kur Lietuvos žemdirbiams ir šiandien už žemės ūkio naudmenų hektarą tebemoka gerokai mažesnes išmokas nei kitoms šalims. Pone premjere, manau, kad Europos Sąjunga šiandien kuriama didiesiems ir stipriesiems, didžiosioms Europos valstybėms ir nacijoms, stambiausioms firmoms ir galingiausiems kapitalams, kad jie dar sustiprėtų ir turėtų ką numesti likusiems, tegu ir menkiausių išmokų laukiantiems, kad tik nereikėtų ko nors keisti globalizacinio kapitalo stichijos sukurtame prabangos ir skurdo pasaulyje, kad sustiprėtų patikimiausia imperijos atrama, biurokratija. Pone premjere, teigiama, kad Europos Sąjungai alternatyvų nėra.

Europos Sąjungos alternatyva yra Europa be sąjungų. Dabartinės Europos Sąjungos alternatyva tai grįžimas prie Europos Sąjungos kūrėjų ir jos tėvų esminių nuostatų lygiateisių ir savarankiškų valstybių bendrijos.